La globalisation sauvage qui place le business au dessus des droits humains sacrifie des populations entières sur l'autel du profit de quelques entreprises et de quelques actionnaires, sans parler de la montée des régimes autoritaires qui charrient leur lot de répression, de discrimination et de repli sur soi au nom d'une prétendue identité nationale. L'Europe n'est pas épargnée, et pourtant elle reste le territoire représentant cette valeur des droits humains, mais pour combien de temps encore? Il y va de notre devoir, il y va de notre responsabilité, de notre crédibilité, d'être le moteur mondial de la défense des droits de l'homme, de manière cohérente, bien sûr, c'est à dire dans toutes nos politiques qu'elles soient commerciales, diplomatiques, qu'elles soient dans nos accords d'association, nous devons mettre en priorité la question des droits de l'homme. Les droits de l'homme doivent rester le marqueur politique européen. Monsieur Borrell, vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir dans cette tâche difficile mais ô combien noble qui vous est donnée aujourd'hui.